Izvolite. Spoštovana, najlepša hvala za besedo. Slovenija kot socialna in solidarna država mora še posebej varovati vse tiste, ki so se zaradi različnih razlogov, znašli v nezavidljivi situaciji oziroma na robu družbe. In nikoli ne vemo, kdaj se tudi lahko tam znajdemo sami. takšno varstvo, ki dopolnjuje javno mrežo pomoči so socialnovarstveni programi. Ti programa v javnih zavodih, v večini izvajajo nevladne organizacije . V letu dva tisoč osemnajst je bilo v, socialnovarstvene programe vključenih okrog sto šestdeset tisoč uporabnikov. in gospa ministrica, ker ste tudi javno govorili o pomenu in pomembnosti teh programov za večjo kvaliteto življenja posameznikov in njihovo načrtno vključevanje v družbo oziroma pomoč pri njej, me zanima naslednje: Ministrstvo za delo ste se junija letos na skupnih usklajevanjih, pač ste zagotovili, da se bodo sredstva za za socialnovarstvene programe v letu dva tisoč dvajset končno povišala za tri milijone evrov, ki pa se bi jih naj namenilo v korekcijo plač. Dogovor je bil še nato večkrat potrjen. Nato pa ste sredi septembra vse, ki izvajajo socialnovarstvene programe ter vse, ki opravljajo delo, delo v teh programih enostavno postavili pred izvršeno izvršeno dejstvo. Da obljube več ne veljajo in da dviga sredstev preprosto ne bo. in sedaj me zanima, imam vprašanje za vas. Zakaj v proračunu teh predvidenih in obljubljenih treh milijonov ni? Opozarjam, da višina za to, namenjenih, sredstev še danes ostaja pod ravnjo izpred kriznih let . Zanima me tudi, kako boste pristopili k reševanju neenakovredne obravnave strokovnjakov na področju socialnovarstvenega dela? Ljudje, ki delajo v te programih, nimajo prostih sobot, nedelj ali državnih praznikov, saj morajo biti uporabniku na razpolago vsak dan v letu. Kakšna strategija vašega ministrstva glede socialnovarstvenih programov in ali pripravljate kakšne spremembe na področju zakonodaje oziroma načina financiranja teh socialnovarstvenih programov? Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite.